virðulegi forseti það allra besta væri

það er hins vegar ljóst að stjórnarmeirihlutinn vill ekki fara þá leið þess vegna er þessi sáttatillaga hér á dagskrá ég er einn af flutningsmönnum hennar um að fara þá leið að nýta tækifærið nota ferðina með sveitarstjórnarkosningunum til þess að fara með þetta mál til atkvæðagreiðslu það er hvort það eigi að halda viðræðunum áfram eða ekki kannanir hafa sýnt að